Krwawe wydarzenia na Ukrainie były między innymi konsekwencją niejednoznacznej polityki Unii Europejskiej. Dziś również, mimo zachodzących tam zmian, Unia nie daje czytelnego przekazu, że widzi perspektywę członkostwa Ukrainy w naszej strukturze. Wcześniej popełniła duży błąd nie asygnując odpowiednich środków dla Ukrainy, także w ramach Partnerstwa Wschodniego. Rosja tę ofertę z łatwością przebiła i nie wygląda na to, że biernie godzi się z utratą swoich wpływów w tym regionie. Nadszedł czas, aby pomóc Ukrainie i to nie tylko politycznie, ale i finansowo. Potrzebny jest duży fundusz, o którym mówił komisarz Oli Rehn i pani Ashton. Muszą w nim partycypować wszystkie państwa członkowskie, a także międzynarodowe instytucje finansowe i Stany Zjednoczone. Sytuacja na Ukrainie jest nadal niestabilna i nieprzewidywalna. Dlatego z Parlamentu Europejskiego powinien popłynąć dzisiaj jasny i mocny sygnał szybkiej i konkretnej pomocy.